Pani Przewodnicząca! Dane Banku Światowego mówią, że 250 mln osób jest dotkniętych kryzysami humanitarnymi lub jest na nie narażonych. Niestabilność społeczna i ekonomiczna, przedłużające się konflikty i klęski żywiołowe wzmagają te kryzysy. Szczyt majowy w Stambule ma za zadanie podkreślenie wagi tego problemu i znalezienie efektywnych rozwiązań udzielania wsparcia. Bardzo ważną inicjatywą ONZ było zorganizowanie szeregu konsultacji humanitarnych w ramach regionów. Należy pamiętać, że pomoc międzynarodowa powinna być ostatnim środkiem, który uruchamiamy, gdy lokalne systemy pomocowe są przeciążone. Dlatego też potencjał lokalny w budowaniu odpornych i samodzielnych społeczeństw musi być istotnie wspierany. Ponieważ obecne kryzysy mają długotrwały charakter, kluczowe jest wypełnienie luki między doraźną pomocą humanitarną i długoterminową pomocą rozwojową. Mam także nadzieję, że podczas szczytu nie zostanie pominięty aspekt dostosowania wszelkich działań humanitarnych do zróżnicowanych potrzeb dotkniętych kryzysami społeczności, zwłaszcza kobiet, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.